Nederland heeft de afgelopen weken geprobeerd via arbitrage en via een spoedprocedure bij het Zeerechttribunaal om deze mensen uit de voorlopige hechtenis te krijgen. Ik vind het onaanvaardbaar dat activisten twee maanden in voorarrest zitten en het centrale punt van mijn bijdrage is dan ook wat kan de Europese Unie doen, zowel de Raad als de Europese Commissie, om deze mensen op korte termijn vrij te krijgen? Dat er juridisch procedures komen vanuit de Russische regering begrijp ik, maar om deze mensen daarvoor in voorarrest te houden, vinden wij disproportioneel.

De voorzitter van de Raad zei het al, het gaat om 18 nationaliteiten, waaronder twee journalisten. Dit Parlement komt altijd op voor de persvrijheid van journalisten en dit is eigenlijk in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Russische Republiek onaanvaardbaar. Mijn vraag is dan ook aan de voorzitter van de Raad wordt het onderwerp op de komende top in Brussel besproken en op welke manier?

En uiteindelijk, Voorzitter, mijn vraag het kan toch niet zo zijn dat Nederland en de Nederlandse bevolking alleen staan in dit dossier?